Um kurz auf meine Vorrednerin einzugehen Also, dass die Implementierung der Grundrechte die ohnehin Gültigkeit haben gegen Übergriffe der Institutionen schützen soll, das wird es erst noch weisen müssen. Ich habe da so meine Zweifel, dass das in der Zukunft besser funktionieren wird als in der Vergangenheit, zumal gerade die Rechtsstaatsfrage in der Europäischen Union ziemlich fraglich ist, nach dem, was in den vergangenen Jahren hier so passiert ist. Aber viel interessanter ist die Frage, ob es innerhalb dieser Europäischen Union in diesem Zustand tatsächlich so etwas wie europäische Bürger die europäisch denken innerhalb eines europäischen Nationalstaates geben kann.

Ich kann den sogar nachvollziehen, aber er hat nichts mit der Realität in den Nationalstaaten zu tun, und er hat vor allem nichts mit der Realität des Zustandes dieser Europäischen Union während des Brexit Chaos zu tun.